Priznám sa, že ma mrzí, že Európska rada doposiaľ nedokázala sformulovať svoju pozíciu k revízii smernice o materskej dovolenke. Európsky parlament urobil všetko preto, aby revízia smernice mala parametre súčasnej doby, aby touto normou prispel k zlepšeniu starostlivosti štátov o matky a novorodencov. Európska únia starne a pomaly vymiera, preto je prirodzená a správna aj pozícia Európskeho parlamentu, ktorá reviduje súčasnú normu tak, že predlžuje materskú dovolenku, zvyšuje príspevok a umožňuje platenú starostlivosť o novorodenca aj otcovi. Ak sa niektorým predstaviteľom členských štátov zdá, že lepšia starostlivosť o matky a novorodencov v čase, keď to najviac potrebujú, je pre ich krajiny veľkou záťažou, tak by bolo dobre povedať aj to, ako sa chcú vysporiadať so súčasným demografickým vývojom a ako chcú bez detí zabezpečiť budúcnosť svojej krajiny. Veď bez dobrej starostlivosti o ženu v čase jej materstva nebude mať Európa svoje deti a bez detí nebude mať ani budúcnosť a to by bolo, myslím si, veľmi zlé.